Es ist 30 Jahre her, dass ich zum ersten Mal die Golfstaaten und auch die Vereinigten Arabischen Emirate besucht habe. Und diese Region musste in 30 Jahren einen Weg zurücklegen, der weiter war als der Weg Großbritanniens von Richard Löwenherz bis ins 21. Jahrhundert. Deshalb glaube ich nicht, dass wir mit ideologischen Antworten weiterkommen.

Es ist eine Tatsache, dass die Golfstaaten, und insbesondere auch die Vereinigten Arabischen Emirate, so ziemlich die fairsten Regierungen haben, die es in der Region gibt. Aber selbstverständlich müssen wir Menschenrechtsverletzungen, wo es sie gibt, kritisieren. Deshalb verlangen wir die Freilassung politischer Gefangener, deshalb verlangen wir, dass z.

die Konrad Adenauer Stiftung wieder ihre Außenstelle eröffnen kann. Wir üben Kritik, aber wir können in einer Dringlichkeit nicht unfaire allgemeinpolitische Forderungen stellen. Deshalb sagen wir ganz klar Wir wollen diese Dringlichkeit auf ihren Menschenrechtskern reduzieren und wir bieten den Vereinigten Arabischen Emiraten eine faire Menschenrechtspartnerschaft an. Wir sind nicht gegen diese Region. Wir sind die fairen Partner dieser Region. Wir sind kritisch, aber wir erkennen an, welch gewaltigen Weg diese Staaten zurückgelegt haben und zurücklegen müssen!